Monsieur le Président, Monsieur Barroso, Monsieur Van Rompuy, vous avez raison, la Commission doit être le gouvernement économique de l'Union. En fait, elle l'est déjà lorsqu'elle prescrit aux gouvernements des États membres leur conduite en matière budgétaire mais aussi de plus en plus dans d'autres domaines comme dans le domaine social. Ce qui ne va pas, c'est que les options politiques qui président à ces recommandations sont choisies derrière des portes fermées entre le Conseil et la Commission. La seule concession que vous voulez faire est que le Parlement européen soit informé.

Ce que nous disons, c'est qu'il ne peut y avoir de gouvernance économique fédérale en Europe sans que ces grandes orientations ne soient codécidées par le Parlement européen et sans que leur déclinaison au niveau des États membres ne soit codécidée par les parlements nationaux.